Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie Rady Europejskiej i oświadczenie Komisji dotyczące konkluzji Rady Europejskiej w dniach 29 i 30 października 2009 r. w tym mandatu i uprawnień Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela ds.